virðulegi forseti ég vil fá að þakka fyrir góða og málefnalega umræðu um þetta stóra mál ég vil líka fá að taka undir orð háttvirts þingmanns katrínar júlíusdóttur og kannski jafnvel fá að beina hennar orðum til formanns samfylkingarinnar og þingflokksformanns um mikilvægi þess að við reynum að vera málefnaleg í þessari umræðu og sanngjörn

þessi ríkisstjórn fram þessar tillögur ég fagna líka því sem hefur komið fram að menn telji að eins og kom alla vega fram varðandi samfylkinguna að menn telji rétt að fara í leiðréttingar ég held að það sé mjög mikilvægt að það komi skýrt fram frá samfylkingunni ég veit að það eru aðrir stjórnarandstöðuflokkar sem hafa aðra afstöðu til skuldaleiðréttingarinnar og

og ástæðan fyrir að ég hef lagt svona mikla áherslu á aðgerðir vegna skuldamálanna er að grunnforsenda þess að við getum hafið nýtt vaxtarskeið að við getum tryggt vinnu og velferð er að við tökum á skuldavanda íslenskra heimila ég skal líka í ljósi þess sem ég sagði varðandi samkeppnina ef það væri þannig að lausnirnar væru einfaldar þá væru þær einfaldar að framkvæma þær en það vill líka oft vera þannig að það sem er auðvelt reynist lítils virði í mínum huga er það þannig að heimilin eru undirstaðan og þau eru drifkraftur samfélagsins og á þeim byggist allt annað án þeirra verður eins og ég sagði áðan enginn vöxtur og engin velferð þess vegna segir svo skýrt í stjórnarsáttmálanum eins og háttvirtur þingmaður vilhjálmur árnason fór hér í gegnum hvernig við hyggjumst taka markvisst á skuldavanda íslenskra heimila að grunnviðmiðið sé að ná fram leiðréttingu vegna verðbólguskots áranna tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu við tölum um að beita megi bæði beinni niðurfærslu höfuðstóls og skattalegum aðgerðum í samræmi við áherslur beggja stjórnarflokka við erum líka sammála um að það eigi að vera almenn aðgerð óháð því hvenær fólk tók lán til að kaupa heimili sín að lykilatriðið sé jafnræði en það verður að vera hægt að beita takmörkunum vegna hæstu lána sem og setja önnur skilyrði til að tryggja jafnræði í framkvæmd og skilvirkni úrræða þetta er ramminn sem verið er að vinna innan ég vil líka segja um það að þeir sem orsökuðu hrunið orsökuðu fólks hinir föllnu bankar ættu að greiða fyrir leiðréttingu forsendubrestsins það væri sanngjarnt og það væri réttlátt þess vegna töluðum við

þetta endurspeglast síðan í ályktuninni um skuldavanda íslenskra heimila sérfræðingahópinn um að útfæra mismunandi leiðir að nýta tækifæri samhliða skuldaleiðréttingu til að breyta sem flestum verðtryggðum lánum í óverðtryggð og þetta endurspeglast líka í þeirri aðgerðaáætlun sem við erum hér að ræða og hæstvirtur forsætisráðherra hefur gert grein fyrir gangi þessara verkefna og að það sé þegar hafinn undirbúningur að frumvörpum þannig að þessar áherslur eru fyllilega í samræmi við áherslur beggja stjórnarflokka frá landsfundum og flokksþingi í stjórnarsáttmálanum og þingsályktunartillögunni sem við samþykktum í sumar

ég ætla aðeins að fá að rifja síðan upp hvað við töluðum um í kosningabaráttunni við sjálfstæðismenn töluðum um að taka á skuldavanda heimilanna þannig að ná mætti tuttugu prósenta lægri höfuðstól meðalíbúðaláns með næstu árum með skattafslætti og skattfrjálsum séreignarsparnaði að tryggja ætti valfrelsi lántakenda þannig að verðtryggingin yrði ekki almenn regla hvetja ætti til húsnæðissparnaðar sem ég fagna sérstaklega af því að ég sjálf hef lagt fram frumvarp þess efnis hér á alþingi og breyta lögum stimpilgjalds sem hefur þegar komið fram það skal að vísu viðurkennast þrátt fyrir viðleitni þingflokksformanns samfylkingarinnar hér að við nefndum ekki ákveðna tölu í aðdraganda kosningabaráttunnar en við lögðum hins vegar áherslu á forsendubrestinn sem varð við hrunið og á almenna höfuðstólslækkun til að leiðrétta verðtryggð húsnæðislán við nefndum líka skattalegar aðgerðir til að lækka höfuðstól lána og mikilvægi þess að afnema verðtryggingu af neytendalánum þessu til viðbótar lögðu báðir flokkar áherslu á að taka húsnæðiskerfið

þar sem þetta er eitt af þeim verkefnum sem ég er með þá verð ég að segja að mér finnst kannski hálfgerð synd að við skulum ekki ræða það meira því þar undir er allt húsnæðiskerfi landsmanna öll heimilin eru þar undir það mætti jafnvel halda því fram að verkefnið sem alþingi fór með sé að einhverju leyti jafnvel stærra en verkefnið sem alþingi fól forsætisráðherra þar undir er hvert einasta heimili landsmanna og hvernig við viljum tryggja að fólk búi þar við val og öryggi til framtíðar og við höfum þegar fengið fram skýrslur í nokkrum bindum um það hvaða áhrif það getur haft á íslensk heimili ef við vöndum okkur ekki ég held bara að ég mundi vilja hvetja þá sem tala of mikið um nefndir og vandleg vinnubrögð að tala þau niður að lesa þær skýrslur þess vegna hef ég lagt mjög mikla áherslu á mjög víðtækt samráð þegar kemur að mótun á húsnæðisstefnu til framtíðar

horfum til góðrar vinnu sem var raunar á síðasta kjörtímabili í velferðarráðuneytinu undir forustu þáverandi velferðarráðherra háttvirts þingmanns guðbjarts hannessonar háttvirts þingmanns sigríðar ingibjargar ingadóttur þar eru mjög góðar tillögur og góð vinna og við byggjum að sjálfsögðu á þeim en við ætlum líka að fá hagsmunaaðila þá sem hafa skoðanir almenning til að koma að þessari miklu vinnu vegna þess að ég vil ekki standa frammi fyrir því eftir nokkur ár að það verði enn ein skýrslan sem komi hér fram og segi til um það hvernig við stóðum að því að móta nýtt húsnæðiskerfi til framtíðar þannig að þessi aðgerðaáætlun sem við samþykktum hér í sumar gengur út á það að bæði taka á fortíðarvandanum en líka horfa til framtíðar um það hvers konar kerfi við viljum hafa hér til framtíðar ef ég fæ líka aðeins hér að lokum eins og hæstvirtur forsætisráðherra fór yfir þá eru aðrir liðir í þessari tillögu sem mér og hæstvirtum innanríkisráðherra var falið að vinna hæstvirtur forsætisráðherra fór í gegnum hvernig staðan er þar

vinna varðandi frumvörp til laga um veitingu fjárhagsaðstoðar ætti vonandi að geta mælt fyrir innan skamms hér í þinginu og ég vonast eftir góðum stuðningi við það að aðstoða þá eignalausum einstaklinga og gera þeim kleift að greiða kostnað vegna gjaldtökuskipta af búi sínu og að við tökum höndum saman við verðum kannski ekki endilega sammála en við skulum alla vega reyna að vera sanngjörn